forseti fyrirspurn mín til hæstvirts dómsmálaráðherra er um myndatöku fyrir vegabréf og er í þremur liðum fyrstu er nauðsynlegt að teknar séu myndir á umsóknarstað af öllum umsækjendum um vegabréf annars er fullnægjandi aðstaða til slíkrar myndatöku á öllum umsóknarstöðum þriðji hver hefur kostnaðurinn verið við þetta fyrirkomulag virðulegi forseti frá því að þessi fyrirspurn hefur verið lögð fram hefur athygli mín verið vakin á því að hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur verið stefnt af ljósmyndarafélag íslands vegna þessara reglna eða þeirrar framkvæmdar sem svo hefur orðið eftir að

þar segir meðal annars með leyfi forseta tekin skal stafræn mynd af umsækjanda sem varðveitt skal í vegabréfinu heimilt er að nota mynd sem umsækjandi leggur fram sjálfur á rafrænu formi enda uppfylli hún kröfur sem gerðar eru til stafrænna mynda í vegabréfum virðulegi forseti það hefur töluvert verið rætt um það í þjóðfélaginu að þessar myndatökur sýslumannsembætta séu svona á mjög gráu svæði og það er auðvitað ástæðan fyrir því að ljósmyndarafélag íslands stefnir hæstvirtur dómsmálaráðherra því spyr ég er það virkilega svo virðulegi forseti að hæstvirtur dómsmálaráðherra beitir sér með þessari aðgerð með broti á iðnaðarlögum lögvörðum rétti ljósmyndara og í öðru lagi brot á samkeppnislögum vegna þess að að kostar að sama að fá vegabréf sama hvort ég kem með mynd af mér frá ljósmyndara eða hvort hún er tekin af fulltrðuum sýslumanns sem ekki hefur

virðulegi forseti ljósmyndaiðnin er lögvernduð atvinnuréttindi samkvæmt iðnaðarlögum og samkvæmt reglugerð númer níu hundruð fjörutíu nítján hundruð níutíu og níu um löggiltar iðngreinar og þar segir þar meðal annars með leyfi forseta enginn má reka iðnað í atvinnuskyni á íslandi eða í íslenskri landhelgi nema hann hafi til þess fengið leyfi lögum þessum samkvæmt mér vitanlega eru þeir fulltrúar og það ágæta starfsfólk sýslumanna vítt og breitt um landið ekki með réttindi til ljósmyndatöku þess vegna er það virðulegi forseti þarna þess má líka geta hér í lokin virðulegi forseti

dómari hefur synjað þeirri ósk þess vegna meðal annars bæti ég við þessum spurningum virðulegi forseti og vil fá svar við því frá hæstvirtum dómsmálaráðherra hvort hann sé ekki hér að minnsta kosti á mjög gráu svæði að brjóta þau lög sem ég hef hér vitnað í